virðulegi forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um um breytingu á lögum um tekjustofna sveitarfélaga númer fjögur nítján hundruð níutíu og fimm með síðari breytingum flutningsmenn ásamt mér eru háttvirtir þingmenn pétur h blöndal sigurður kári kristjánsson illugi gunnarsson og bjarni benediktsson í tuttugasta og þriðju grein laga kemur fram að útsvar skuli vera ákveðinn hundraðshluti af tekjum hvers almanaksárs en megi eigi vera hærri en þrettán komma þrjú prósent og eigi lægri en ellefu komma tuttugu og fjögur prósent af útsvarsstofni og skal sami hundraðshluti lagður á tekjur allra manna í hverju sveitarfélagi frumvarpið kveður á um afnám lágmarksútvars sveitarfélaga það er að brottfallið nái eigi lægra en ellefu komma tuttugu og fjögur prósent í fyrstu málsgrein tuttugustu og þriðju grein

þau nýta þessa tekjustofna til þess að sinna lögbundnum hlutverkum sínum svo sem rekstri grunnskóla félagsþjónustu og svo framvegis með þessu frumvarpi er ekki verið að leggja til breytingar á lögbundnu hlutverki sveitarfélaga það er mitt mat að vilji sveitarfélög hins vegar lækka útsvar sitt á löggjafinn ekki að standa í vegi fyrir því heildarlög um tekjustofna sveitarfélaga voru upphaflega sett árið nítján hundruð áttatíu og níu og tóku gildi árið eftir í tuttugasta og fimmtu grein upphaflegu laganna segir að útsvar skuli vera ákveðinn hundraðshluti af tekjum hvers almanaksárs en þó eigi hærri en sjö og hálft prósent af útsvarsstofni og skal sami hundraðshluti lagður á tekjur allra manna í hverju sveitarfélagi í upphaflegu lögunum var ekki talin þörf á að setja ákveðinn lágmarksskatt eins og kveður á um í núverandi lögum heldur var einungis um að ræða hámarksútsvar árið nítján hundruð níutíu og þrjú skipaði þáverandi félagsmálaráðherra sem er reyndar líka núverandi félagsmálaráðherra nefnd sem komu með tillögur um tekjur til handa sveitarfélögum í stað aðstöðugjaldsins sem var afnumið í ársbyrjun nítján hundruð níutíu og þrjú þegar lögum um tekjustofna sveitarfélaga var breytt í samræmi við tillögur nefndarinnar sama ár var gerð grundvallarbreyting á lögunum en sett voru inn ný ákvæði um hámarksútsvar ásamt því að lágmarksútsvar var tekið upp í fyrsta sinn var lágmarksskattheimta sveitarfélaga þannig bundin við átta komma fjögur prósent útsvar óháð verkefnum og útgjaldaþörf þeim tengdum rök nefndarinnar fyrir því að lögbinda lágmarksútsvar var jöfnun útsvarsálagningar sveitarfélaganna þannig að útsvarsgreiðslur íbúa landsins yrðu jafnari en í sömu lögum var gert ráð fyrir ákveðnu bili upp á tæpt prósentustig sem í dag eru tæp tvö prósent ákvæðið um sérstakt lágmarksútsvar var mjög umdeilt meðal annars vegna þess að það leiddi til verulegrar hækkunar á útsvari ákveðinna sveitarfélaga á sínum tíma á þessum tíma þurftu ákveðin sveitarfélög að hækka útsvar sitt allverulega til þess að uppfylla lagabreytinguna

við þetta fór nokkur sveitarfélög út í ýmsar aðgerðir sem alla jafna heyra ekki undir hlutverk sveitarfélaga svo sem að fjárfesta í fyrirtækjum fyrir skattpening íbúa sveitarfélaga sinna svo dæmi sé nefnt lágmarksákvæðið var sett inn á þeim forsendum að jafna þyrfti útsvarsgreiðslur á íbúa landsins en gera verður alvarlega athugasemd við það sjónarmið

búsetuskilyrði ef horft er til annarra tekjustofna sveitarfélaga til dæmis fasteignaskatts þá gilda ekki lög um ákveðið lágmark hans annað dæmi væri tekjuskattur en þar er ekki kveðið á um neitt lágmark í fyrstu málsgrein sjötugustu og áttundu grein stjórnarskrárinnar kemur fram að sveitarfélögin skuli sjálf ráða málefnum sínum eftir því sem lög ákveða hlýtur það að teljast eðlilegur skilningur á því ákvæði að haldgóð rök og verulegir hagsmunir þurfi að koma til þess að þessi ákvörðunarréttur sé skertur bein íhlutun um lágmarksútsvar getur tæpast talist uppfylla það skilyrði óeðlilegt er að bundið sé í lög að innheimta skuli að lágmarki tiltekinn skatt af íbúum hvort sem þörf sé á honum til að sinna lögbundnu hlutverki eða ekki sveitarfélag þarf að uppfylla lögbundið hlutverk sitt en óhófleg afskipti löggjafans af því hvernig slíkt er fjármagnað er óþörf og draga úr ábyrgð kjörinna fulltrúa í sveitarstjórnarmálum til þess að leita sem hagkvæmastra leiða til að uppfylla hlutverk sitt lágmarksskattar tíðkast almennt ekki í íslensku skattkerfi enda eru þeir letjandi fyrir stjórnvöld sem vilja lækka skatta

er samræmi í skattalöggjöf og staðfesting á sjálfdæmi íslenskra sveitarfélaga ég legg því til að lágmarksútsvarið verði afnumið með samþykkt þessa frumvarps